forseta hefur borist bréf um afturköllun fyrirspurnar jón þór ólafsson kallar aftur fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð þrjátíu og sex máli hundrað áttatíu og átta um stöðvun á nauðungarsölum